Señor presidente, el señor Carver es un promotor del Por lo tanto, no tiene que extrañarnos que promueva cuantos debates pueda que dividan a la Unión Europea.

Nosotros no vamos a votar su propuesta, pero le voy a dar dos argumentos más. La orden de detención europea...

a la democracia los que no saben ni siquiera escuchar. Deberían aprender primero a escuchar y, después, utilizar el nombre de la democracia. La orden de detención europea la emite un juez la ha emitido un juez en España.

Ni este Parlamento ni ningún Parlamento es quién para decirle a un juez lo que debe hacer. Si empezamos a censurar a los jueces en este Parlamento, vamos a acabar con la división de poderes en Europa. Ni tenemos por qué criticar lo que hace un juez en España, ni tenemos por qué condicionar lo que va a hacer un juez en Bélgica. Dejemos que los jueces resuelvan por sí mismos sin decirles en el Parlamento lo que tienen que hacer.

Y termino, señor presidente, con un segundo argumento. En Cataluña hay una campaña electoral. El 21 de diciembre habrá unas elecciones decisivas.

No impongamos Europa, y menos a petición de los que quieren destruirla.